Madame la Présidente, Madame la Commissaire, tout d'abord, je souhaite moi aussi saluer l'ouverture dont le gouvernement et le peuple tunisien ont fait preuve, ces derniers mois, à l'égard de dizaines de milliers de personnes réfugiées, et ce, alors même que ce pays traversait les turbulences d'une révolution. D'ailleurs, par incidence, je veux indiquer qu'il aurait été important que notre Parlement célèbre de manière plus visible ce formidable changement qui a eu lieu en Tunisie. Je profite donc de ce moment pour dire combien je souhaite que les élections du mois prochain soient un réel succès démocratique et populaire.

Mes collègues d'autres groupes et moi même avons fait un déplacement, en juillet, comme il vous l'a été dit. Nous sommes allés particulièrement au camp de Choucha, à la frontière de la Libye.

Ils ont subi, tous, des conditions de vie extrêmement difficiles.

Mais elles ne trouvent pas non plus de solutions dans d'autres pays, car la plupart des États membres de l'Union restent sourds et muets sur le renforcement des dispositifs de réinstallation.

Mais de nombreux États membres et non des moindres, en taille et en puissance n'ont fait absolument aucune proposition de réinstallation pour ces réfugiés de Libye.

De plus, une absence de réaction et de perspective en matière de réinstallation a une conséquence directe et dramatique. Sans espoir de retour chez eux, ces réfugiés sont poussés dans les bras des passeurs pour prendre la mer et tenter le tout pour le tout, au risque de leur vie!